Die Entschließung, die auf dem Tisch liegt, und zu der die Kommission gesprochen hat, hat sich ja mit einigen ganz konkreten Fragen an die Europäische Kommission gewandt, und wir sind da bisher doch relativ im Allgemeinen geblieben. Natürlich ist zu begrüßen, dass die Europäische Kommission Faktenchecks im offenen Internet machen möchte, um Transparenz und Offenheit sicherzustellen, aber das Parlament wird sicherlich genau beobachten, ob es dabei bleibt oder ob nicht an der einen oder anderen Stelle auch Gesetzgebung oder andere Maßnahmen notwendig sind. Was Offenheit und Transparenz des Internets angeht, so sind wir in der Europäischen Union hier bereits ein gutes Stück vorangekommen, wenngleich wir festhalten müssen, dass es einige Mitgliedstaaten gibt, die bei der Verteilung der Infrastruktur noch ein Stück weit zurückhängen. Ich glaube, dass wir darauf Wert legen müssen, dass bei der Frage des offenen Internets auch Offenheit dergestalt gewährt wird, dass in den ländlichen Räumen tatsächlich ein effektiver Zugang zu hohen und wertvollen Dienstleistungen der Telekommunikation sichergestellt wird, und vor diesem Hintergrund begrüße ich die Mitteilung von Frau Kommissarin Kroes in diesem Bereich besonders, weil ansonsten die Offenheit zu einem bloßen Prinzip verkommt, das nicht überall in Europa gilt. Zum zweiten wird die Transparenz sicherlich nicht allein dadurch herzustellen sein, dass die Europäische Kommission Faktenchecks macht. Der Kollege Habour hat darauf hingewiesen, dass die Universaldienstleistungsrichtlinie Verbrauchern und Verbraucherinnen an verschiedenen Stellen grundlegende Rechte gibt. Nur durch diese Rechte ist ein wirksamer Wettbewerb möglich, um mehr Transparenz durch Informationen gerade im Bereich des Datenverkehrs zu gewährleisten. Der Schutz der Rechte des geistigen Eigentumsrechte darf dabei nicht vergessen werden. Dadurch profitieren europäische Verbraucher von erschwinglichen Preisen, einer kundigen Auswahl und der Möglichkeit zum Anbieterwechsel sowie von qualitativen Dienstleistungen. Ich glaube, dass wir versuchen müssen, diese Prinzipien einheitlich in der Europäischen Union zu lösen.